Ich finde es trotzdem gut, dass wir heute auch die Situation dieser Betriebe beleuchten. Frau Kommissarin, Sie haben gesagt, die Wirtschafts und Finanzkrise hat die gesamte Landwirtschaft erreicht, und wir sollten überlegen, wie wir reagieren können.

Aber was die Bauern nicht verstehen, ist, dass wir sie von Europa aus immer mehr mit Bürokratie belasten. Sie sagen Wir möchten jeden Tag auf unseren Äckern und Wiesen arbeiten, unsere Tiere füttern und pflegen, und nicht den ganzen Tag Bücher und Aufzeichnungen über das, was wir arbeiten, führen.

Die Erträge auf den Grundstücken wurden gesteigert, die Leistungen der Tiere sind gestiegen, und heute überfrachten wir unsere Landwirte mit Bürokratie.